Señor presidente, señor comisario, señorías, tuve el privilegio de representar a este Parlamento en la firma de los Acuerdos de Paz en Guatemala y todos deseamos que Guatemala avance en lo que se refiere al respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la lucha contra la impunidad. Sin embargo, no estoy convencido de que esta Resolución represente de forma fidedigna la situación real del país. En todo caso, me interesa, señor presidente, subrayar uno de los aspectos que están contenidos en esta Resolución, y es el que se refiere a la necesidad de que se haga una verdadera evaluación sobre el impacto de su trabajo en lo que se refiere al ámbito judicial, en lo que se refiere a los aspectos político, económico e institucional, y, sobre todo, señor presidente, indagar acerca del hecho de por qué una institución que contaba desde el principio con un amplio apoyo mayoritario, tanto en el interior como en el exterior del país, ha ido poco a poco debilitándose.